La Unión Europea y Cuba se dotan así de un instrumento, de un marco bilateral, como usted decía, para avanzar en el desarrollo de sus relaciones. Cuba está en un momento muy importante en el plano internacional. El giro reciente de sus relaciones con los Estados Unidos tiene alcance histórico, pero el país está, también en el plano interno, en una etapa crucial por razones bien conocidas. Con el Acuerdo, la Unión Europea podrá afianzar, consolidar su presencia en Cuba y podrá así influir más en el proceso de cambio que el país está experimentando. A través del marco de cooperación y diálogo que supone el Acuerdo, la Unión Europea podrá, como usted misma ha dicho, estimular el proceso de reformas que vive el país, al tiempo que defiende los intereses y valores europeos. En este sentido, también yo quiero subrayar la inclusión en el Acuerdo del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, recogiendo un diálogo específico sobre esta materia. Señora Mogherini, usted conoce el compromiso de esta Cámara con los derechos humanos y nuestra convicción de que se trata de derechos universales que todos los Estados, también Cuba, deben respetar.